Gute Nachrichten für die Beschäftigten in Europa Dieselabgase werden am Arbeitsplatz begrenzt. Diesel ist nicht gut in der Luft und schon gar nicht in den Lungen von Beschäftigten. Und deshalb sind das wirklich gute Nachrichten. Mein Dank geht daher an den Berichterstatter, der als Gewerkschafter genau weiß, wie wichtig es ist, die Sozialpartner mit einzubinden, damit die Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz ausreichend geschützt ist. 3,6 Millionen Beschäftigte müssen nun nicht mehr diesen Abgasen hilflos ausgesetzt sein. Und das sind wahrlich gute Nachrichten.

21. Jahrhundert soll es nicht mehr so sein, dass Menschen durch Abgase am Arbeitsplatz sterben.

Und es zeigt vor allem auch, wie wichtig es ist, dass wir im Europäischen Parlament dranbleiben oftmals über viele Jahre geduldig mit der Kommissarin, die hier genauso drangeblieben ist und dieses Thema schließlich zu einem guten Ende bringen.